Voor de zoveelste keer zijn er zelffelicitaties over het wegvallen van controles aan de binnengrenzen en blijft men blind voor de problemen die dat veroorzaakt. Denk maar aan de toename van illegale immigratie en aan de grensoverschrijdende criminaliteit.